forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um þjóðaratkvæðagreiðslur frumvarpið er lagt fram í samræmi við samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnar samfylkingar og vinstri hreyfingarinnar græns framboðs frumvarpið var lagt fram á hundrað þrítugasta og sjöunda löggjafarþingi en varð þá ekki útrætt er það frumvarp sem ég mæli nú fyrir samhljóða hinu fyrra ef frá eru taldar smávægilegar tæknilegar breytingar sem gerðar hafa verið með hliðsjón af umsögnum sem bárust allsherjarnefnd um málið í sumar vísa ég því jafnframt til framsöguræðu minnar um frumvarpið frá því í sumar þar sem ég fjallaði ítarlega um einstök atriði frumvarpsins auk þess frumvarps um þjóðaratkvæðagreiðslur sem ég mæli hér fyrir hafa fjórir háttvirtir þingmenn lagt fram frumvarp um sama efni og var það frumvarp rætt í síðustu viku virðulegi forseti lög um þjóðaratkvæðagreiðslur hafa ekki verið sett hér á landi þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir slíkri atkvæðagreiðslu í nokkrum tilvikum í stjórnarskrá okkar frá árinu nítján hundruð fjörutíu og fjögur með frumvarpi þessu er því stigið

ekki hefur verið deilt um að þörf sé á setningu sérstakrar löggjafar um þjóðaratkvæðagreiðslur eftir að stjórnarskráin öðlaðist gildi má í því sambandi líta til þess að framkvæmd allra kosninga er lögbundin og sérstök lög gilda um framboð og kjör forseta íslands um kosningar til alþingis og um kosningar til sveitarstjórna þar sem nauðsynlegt er að setja lög um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslunnar og ekki hefur áður verið sett löggjöf um efnið er eðlilegt að þetta tilefni verði nýtt til þess að setja almenn lög um það efni með frumvarpi þessu er því lagt til að sett verði almenn lög um framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu hvort sem um er að ræða þjóðaratkvæðagreiðslu sem skylt er að halda samkvæmt ákvæðum stjórnarskrárinnar eða ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem alþingi ákveður að efna til

stjórnarskrá landsins gerir ráð fyrir að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram eða geti farið fram í þremur tilvikum í þriðju málsgrein elleftu greinar um frávikningu forseta í tuttugasta og sjöttu grein um synjun forseta á staðfestingu lagafrumvarps og í annarri málsgrein sjötugustu og níundu grein um breytingu á kirkjuskipan landsins ljóst er að samkvæmt stjórnarskránni er niðurstaða atkvæðagreiðslu sem efnt er til á grundvelli framangreindra stjórnarskrárákvæða bindandi fyrir löggjafann og ber honum því að fara eftir þeirri niðurstöðu sem verður í atkvæðagreiðslunni á hinn bóginn er jafnljóst að niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslu sem alþingi ákveður að efna til með samþykkt þingsályktunartillögu á grundvelli þessara laga verði þau samþykkt getur einungis orðið ráðgefandi að óbreyttri stjórnarskrá fyrir handhafa ríkisvaldsins samkvæmt gildandi stjórnarskrá þjóðaratkvæðagreiðsla sem bindur hendur handhafa ríkisvaldsins verður að eiga sér beina og skýra stoð í stjórnarskrá landsins núgildandi stjórnarskrá mælir einungis fyrir um þjóðaratkvæðagreiðslur í áðurnefndum þremur tilvikum það er með öðrum orðum ekki að finna neina almenna heimild í stjórnarskránni fyrir bindandi þjóðaratkvæðagreiðslum þegar þessum tilvikum sleppir almenn lagasetning um bindandi þjóðaratkvæðagreiðslur í öðrum tilvikum kemur því að óbreyttri stjórnarskrá ekki til álita minni ég á í þessu sambandi að ekki náðist samstaða um breytingar á stjórnarskránni með afgreiðslu frumvarps til stjórnarskipunarlaga á liðnu vorþingi en þar var meðal annars lagt til að fimmtán af hundraði kjósenda gætu krafist þess að fram færi bindandi þjóðaratkvæðagreiðsla um tiltekin lög eða tiltekið málefni sem varðaði almannahag á hinn bóginn er ljóst að ekki er hægt að draga í efa pólitískt skuldbindingargildi niðurstöðu ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem alþingi ákveður að efna til með samþykkt þingsályktunartillögu ekki síst ef þátttaka er mikil eða niðurstaða afgerandi sé tekið mið af reynslu annarra þjóða af slíkum atkvæðagreiðslum meginmarkmið þessa frumvarps er að setja almenna umgjörð um tilhögun og framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu í niðurstöðum alþjóðlegra rannsókna á framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslna er mælt með því að ríki setji almennar reglur um framkvæmd þeirra og tilhögun frekar en að sett séu sérstök lög um það efni í hvert skipti þegar ákveðið er að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram það tryggir gagnsæi að hafa fyrirframsettar reglur um framkvæmdina og dregur úr tortryggni á að málefnið sem slíkt hafi bein áhrif á hvernig reglur eru settar um atkvæðagreiðsluna samkvæmt frumvarpinu er lögunum ætlað að hafa almennt gildi og er ekki tekin nein efnisleg afstaða til þess hvert sé tilefni ákvörðunar um að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram enda hefur alþingi þar víðtækt svigrúm hefur almenni löggjafinn tæpast heimild til þess að setja þinginu beinar skorður í þeim efnum til dæmis að banna að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram um tiltekin mál að öðru leyti en því sem hægt yrði að leiða beint af stjórnarskránni þannig bendi ég til dæmis á að í áðurnefndu frumvarpi til stjórnarskipunarlaga frá liðnu vorþingi var lagt til að heimild til að krefjast bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu yrði takmörkuð þannig að ekki yrði hægt að krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu um fjárlög eða fjáraukalög lög um skattamálefni og lög sem sett eru til að framfylgja þjóðréttarskuldbindingum er jafnan mælt fyrir um slíkar undantekningar í stjórnarskrám þeirra ríkja þar sem almennar heimildir eru veittar til að krefjast bindandi þjóðaratkvæðagreiðslna er það gert meðal annars til að standa vörð um fjárstjórnarvald þjóðþingsins auk þess sem ekki þykir eðlilegt að unnt sé með slíkri atkvæðagreiðslu að hindra lagasetningu sem hefur það markmið að uppfylla þjóðréttarlegar skuldbindingar ríkisins ekki verður almenna löggjafanum heldur talið heimilt að leggja þær skyldur á alþingi að þjóðaratkvæðagreiðsla skuli ávallt fara fram um tiltekið málefni slíkar skyldur er á hinn bóginn hægt að mæla fyrir um í stjórnarskrá í frumvarpinu er mælt fyrir um þá almennu reglu að tillaga eða spurning sem borin er fram í þjóðaratkvæðagreiðslu teljist samþykkt þegar meiri hluti þeirra sem þátt taka í atkvæðagreiðslunni er fylgja tillögunni er reglunni ætlað að gilda bæði um atkvæðagreiðslur sem alþingi ákveður að efna til og þeirra þjóðaratkvæðagreiðslna sem taldar eru í stjórnarskránni samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir að settar verði skýrar reglur um spurningu á kjörseðli í þjóðaratkvæðagreiðslunni og frágang seðilsins mikilvægt er að vandað sé til ákvörðunar um það hvernig spurningin er orðuð svo ekki vakni tortryggni um að framsetning hennar kunni að hafa áhrif á afstöðu kjósenda því er ráðgert að landskjörstjórn gefi umsögn sína um spurninguna sem hlutlaus aðili áður en alþingi samþykkir endanlegt orðalag gert er ráð fyrir að spurningin sé samþykkt í sömu þingsályktun og þeirri sem alþingi ályktar að þjóðaratkvæðagreiðsla skuli fara fram en ekki er útilokað að hún verði ákveðin síðar og þá í sérstakri þingsályktun í erlendum rannsóknum sem gerðar hafa verið á þjóðaratkvæðagreiðslum og ráðleggingum um fyrirkomulag þeirra er jafnan mælt með því að til þess að fá fram skýra og afdráttarlausa niðurstöðu þurfi að setja fram skýra og óskilyrta spurningu þar sem valkostir um svar eru aðeins tveir í frumvarpinu er mælt fyrir um að málefni sem borið er upp í þjóðaratkvæðagreiðslu skuli kynnt með viðhlítandi hætti slík kynning þar á meðal útgáfa og dreifing viðeigandi kynningarefnis er vandmeðfarin og mikilvægt að þess sé gætt að kynna bæði rök með og á móti þeim málstað eða málefni sem kosið er um svo kjósandi geti tekið vel upplýsta ákvörðun í þjóðaratkvæðagreiðslunni lagt er til að alþingi standi að forminu til fyrir kynningu en forsætisnefnd þingsins er síðan ætlað að setja nánari reglur um fyrirkomulag kynningar ráðgert er að þjóðaratkvæðagreiðsla í þeim tilvikum þegar alþingi ákveður að efna til hennar með samþykkt þingsályktunartillögu skuli fara fram í fyrsta lagi þremur mánuðum og í síðasta lagi einu ári eftir að alþingi samþykkir þingsályktunartillöguna er hér lagður til ákveðinn lágmarkstími vegna þess undirbúnings sem þarf að fara fram fyrir atkvæðagreiðsluna einkum að nægur tími gefist til að kynna málið með víðtækum hætti

enda verður líta til þess að í þeim tilvikum er áskilið að atkvæðagreiðslan fari fram innan ákveðins tíma ljóst er þó að tiltekinn lágmarkstími þarf alltaf að líða til að unnt sé að undirbúa atkvæðagreiðsluna sem áður segir þannig þarf tiltekinn tími að líða frá því að synjun forseta er kunngerð og þar til þjóðaratkvæðagreiðslan sem unnt er að nýta til umræðu um viðkomandi lög og til kynningar á hinu umdeilda málefni sem kjósendur verða að taka afstöðu til samkvæmt lögum um framboð og kjör forseta íslands er kjörskrárgerð miðuð við íbúaskrá þjóðskrár þremur vikum fyrir kjördag er það sami viðmiðunardagur og til skamms tíma gilti um kjörskrá í alþingiskosningum en þetta tímamark var lengt í fimm vikur með lögum númer tuttugu og fjögur tvö þúsund um kosningar til alþingis til að sömu upplýsingar gætu legið til grundvallar kjörskrárgerð og afmörkun nyrðra og syðra kjördæmis í reykjavík sem auglýsa ber fjórum vikum fyrir kjördag alþingiskosninga án breytinga á öðrum frestum samkvæmt þeim lögum eru þrjár vikur því almennt sá lágmarksfrestur sem þarf til að undirbúa almennar kosningar hér á landi þar sem einskis er getið í stjórnarskrárákvæðum um þjóðaratkvæðagreiðslu um skilyrði um lágmarksþátttöku kjósenda eða að tiltekið hlutfall þeirra þurfi að samþykkja tillögu sem borin er fram verður byggt á þeirri almennu reglu sem tíðkast hefur að meiri hluti greiddra atkvæða ráði úrslitum hníga sterk rök að þessari niðurstöðu enda verður talið að setning skilyrða af þessu tagi verði að eiga sér beina stoð í stjórnarskránni

stjórnarskrá og verður því ekki séð að löggjafinn hafi heimildir til að mæla fyrir um slík skilyrði í almennum lögum þá má augljóst vera að ekki eru efni eða ástæður til að setja slík skilyrði þegar atkvæðagreiðsla er ráðgefandi enda vandséð að strangari reglur eiga að gilda um ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslur en bindandi auk þess myndu slík skilyrði engu breyta varðandi lagalegar niðurstöður loks má nefna að skilyrði af þessu tagi eru talin geta haft óheppileg áhrif á kosningaþátttöku og hegðun kjósenda þannig má ætla að slík skilyrði geti beinlínis dregið úr kosningaþátttöku þeirra kjósenda sem leggjast gegn máli eða að minnsta kosti sett þá í þá aðstöðu að þurfa að meta hvort sé líklegra til árangurs að mæta á kjörstað eða greiða atkvæði gegn máli eða sitja heima vonast til þess að málið falli vegna ónógrar þátttöku í kostnaðarmati fjármálaráðuneytisins er gert ráð fyrir að kostnaður ríkissjóðs við þjóðaratkvæðagreiðslu geti orðið ámóta og við alþingiskosningar eða um hundrað sextíu milljónir króna heimild til að halda þjóðaratkvæðagreiðslu samhliða kosningum til sveitarstjórna eða alþingis eða forsetakjöri getur þó lækkað kostnað við þjóðaratkvæðagreiðslu verulega og gæti slíkur kostnaður numið fimmtíu milljónum króna hverju sinni verður því ekki séð að lögfesting frumvarpsins hafi teljandi áhrif á kostnað ríkissjóðs frá því sem annars hefði orðið áður en ég lýk máli mínu herra forseti vil ég í fáum orðum víkja að efni þingmannafrumvarps um þjóðaratkvæðagreiðslur sem lagt hefur verið fram og háttvirtur þingmaður þór saari hefur nú þegar mælt fyrir þar sem ég hafði ekki kost á að vera við þá umræðu þingmannafrumvarpið er eins og fram kemur í greinargerð þess byggt á grunni þess stjórnarfrumvarps sem ég mæli hér fyrir að meginstefnu virðist þingmannafrumvarpið vera frábrugðið stjórnarfrumvarpinu að þrennu leyti í fyrsta lagi kemur ekki fram í frumvarpstexta þingmannafrumvarpsins að þær þjóðaratkvæðagreiðslur sem ekki eiga sér stoð í stjórnarskrá séu ráðgefandi það kemur hins vegar skýrlega fram í greinargerð þingmannafrumvarpsins að ekki er gert ráð fyrir öðru en að þessar þjóðaratkvæðagreiðslur skuli einungis vera ráðgefandi enda ekki um annað að ræða að óbreyttri stjórnarskrá eins og ég hef rakið til að tryggja skýrleika að þessu leyti verður að telja nauðsynlegt að þetta komi fram berum orðum í frumvarpstextanum sjálfum svo sem gert er í stjórnarfrumvarpinu í öðru lagi er í þingmannafrumvarpinu lagt til að einn þriðji hluti þingmanna geti krafist þess með þingsályktun að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram og jafnframt að tíu prósent kosningabærra manna geti krafist þess með undirskrift sinni að slík atkvæðagreiðsla fari fram ég tek það fram skýrt að ég er hlynnt því að skoðað verði gaumgæfilega með hvaða hætti unnt sé að tryggja rétt minni hluti þings og þjóðar til að knýja fram þjóðaratkvæðagreiðslur um einstök mál ég tel hins vegar rétt að slíkar heimildir eigi sér stoð í stjórnarskrá landsins svo sem jafnan er í öðrum löndum þar sem slíkur réttur er fyrir hendi er þetta á meðal þeirra atriða sem ég tel að hljóti að koma til skoðunar við fyrirhugaða endurskoðun stjórnarskrárinnar á vettvangi stjórnlagaþings þá er ljóst að það þarf að huga vandlega að því með hvaða hætti þessar heimildir eru útfærðar og þá útfærslu þarf að lögfesta skortir nokkuð á að það sé gert í þingmannafrumvarpinu sem hér um ræðir í þessu sambandi má nefna að frumvarpið gerir ráð fyrir því að einn þriðji hluti þingmanna geti með þingsályktun krafist þess að þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram ljóst má vera að þessa útfærslu þarf að skoða rækilega þar sem þingsályktunartillaga verður ekki samþykkt á alþingi nema meiri hluti sé fyrir henni að öðrum kosti getur ályktunin augljóslega ekki talist ályktun þingsins kröfugerð af hálfu minni hluta þings verður því að formgera með öðru hætti í lögum standi vilji þingsins til að lögfesta slíka heimild þá eru engin fyrirmæli í frumvarpinu um það hvernig skuli standa að undirskriftasöfnun eða hvaða formkröfur skuli gera til slíkra undirskrifta jafnframt skortir á að tekið sé á því í frumvarpinu hvort og þá hvaða mál skuli undanþegin kröfu um þjóðaratkvæðagreiðslu til dæmis fjárlög lög sem sett eru til að framfylgja þjóðréttarskuldbindingum en slíkar undantekningar eru eins og áður segir viðteknar í þeim löndum þar kveðið er á um rétt minni hluta þings eða þjóðar til að krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu í þriðja lagi er í þingmannafrumvarpinu lagt til að sett verði á fót svonefnd lýðræðisstofa sem verði undir stjórn umboðsmanns alþingis og er lýðræðisstofu ætlað víðtækt hlutverk í frumvarpinu við undirbúning og framkvæmd þjóðaratkvæðagreiðslu

hafa eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga ég taldi rétt hér í lokin á minni framsögu virðulegi forseti að fara aðeins yfir þetta frumvarp sem er allar athygli vert og í því ýmis atriði sem ég hef gegnum árin talað fyrir en ég tel að þessi atriði sem háttvirtur þingmaður setur fram séu þess eðlis að það þurfi að binda þau í stjórnarskrá virðulegi forseti ég vænti þess að frumvarpi það sem ég hef nú mælt fyrir verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og til háttvirtrar allsherjarnefndar